Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, dans le cadre de la logique d'économie circulaire, ce rapport est particulièrement important et je souhaite remercier la rapporteure, Mme Bonafè, ainsi que mes collègues pour le travail accompli. Au delà de la question de la transparence, de la responsabilité et de la nécessité d'accompagner la recherche et l'innovation, j'aimerais mentionner un point particulièrement important à mes yeux l'état sanitaire des cultures ne doit pas être impacté par la qualité de l'eau usée retraitée. En effet, pour garantir une utilisation efficace des ressources en eaux urbaines résiduaires traitées, il est nécessaire d'informer les agriculteurs afin que ces derniers utilisent ces eaux recyclées de manière optimale sur leurs productions et ne risquent pas d'impacter ces dernières sur le plan sanitaire. Il en va ainsi, aussi, de l'acceptation par les consommateurs de cette réutilisation dans la chaîne alimentaire. La clé, pour moi, est donc la sécurité, l'information et la formation des acteurs, et je remercie la rapporteure d'avoir pris en compte ces aspects.